Angesichts der gegenwärtig außergewöhnlichen Situation infolge der Finanz Wirtschafts und Haushaltskrise sollten sich Entscheidungen auf europäischer Ebene auf dringende und wesentliche Themen konzentrieren. Nur so ist bei unseren Bürgerinnen und Bürgern das Vertrauen in die Ernsthaftigkeit unseres Handelns wiederherzustellen.

Allein die Zahl der Todesfälle entspricht der, die beim Absturz von 250 voll besetzten mittelgroßen Verkehrsflugzeugen zu beklagen wäre. Was würden wir nicht alles tun, um das zu verhindern? Die Unfallfolgekosten überschreiten den jährlichen Gesamthaushalt der Europäischen Union beträchtlich. Deshalb bin ich mir sicher, es steht uns gut an, auf diesem Gebiet nachhaltig tätig zu werden. Dank der konstruktiven Mitarbeit aller Schattenberichterstatter sowie vieler Kolleginnen und Kollegen ist es uns mit dem Bericht erstmalig gelungen, einen einheitlichen, ganzheitlichen, kohärenten Ansatz zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit zu erarbeiten. Er berücksichtigt die Inhalte der UN Charta für Straßenverkehrssicherheit 2010 bis 2020 genauso wie die Inhalte und Ziele der Verkehrssicherheitsarbeit der EU Mitgliedstaaten und breiter Kreise der Zivilgesellschaft. Er beinhaltet erstens ehrgeizige, aber realistische Ziele für die Zeit bis 2020 und mit der Vision Zero für den Zeitraum darüber hinaus.

Das liegt im ureigensten Interesse jedes einzelnen unserer Menschen, aber auch in unserer Volkswirtschaft. Den Mitgliedstaaten empfehlen wir, Ziele und Methoden auf ihr Territorium herunterzubrechen und erwarten von ihnen eigene Verkehrssicherheitsaktionsprogramme. Der Bericht beinhaltet zweitens, wer für die einzelnen Aktivitäten und Maßnahmen verantwortlich ist. Dies ist bei weitem nicht nur die Europäische Union. Im Sinne der Subsidiarität bedeutet der ganzheitliche Ansatz, dass auch die Mitgliedstaaten regional oder kommunal verantwortliche Unternehmen, ja sogar jeder einzelne Verkehrsteilnehmer im Sinne seiner Mitwirkungspflicht Verantwortung zu übernehmen hat. Und er beinhaltet drittens, wie also mit welchen Instrumenten, Aktivitäten und Maßnahmen die Ziele erreicht werden sollen. Legislative Vorschläge auf europäischer Ebene sind nur eine Strategie. Wir können und wollen auf Leitlinien, Empfehlungen sowie Aufträge nicht verzichten. Dabei ist auf die Subsidiarität ganz besonders geachtet worden, was bedeutet, dass Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klar benannt wurden, auch dort, wo sie geteilt sind. Wir schätzen die vielfältigen Aktivitäten der Kommission. Da sie aber aus den unterschiedlichsten Generaldirektionen wie Verkehr, Wirtschaft, Verbraucherschutz, Umwelt, Kommunikation, Forschung und Entwicklung, Binnenmarkt und anderen kommen, sind sie nicht immer kohärent, oft unkoordiniert, teilweise widersprechen sie sich. Deshalb schlagen wir die Einsetzung eines Koordinators für Straßenverkehrssicherheit innerhalb der Europäischen Kommission vor. Das vermeidet nachhaltig die Gründung einer Agentur für Straßenverkehrssicherheit, erhöht die Effizienz der Europäischen Kommission jedoch ungemein. Sowohl die Wahl der Maßnahmen als auch ihre Evaluierung bedürfen eines wissenschaftlich fundierten Ansatzes auf der Basis vergleichbarer, qualitativ hochwertiger Daten, Definitionen und Statistiken. Wir fordern deshalb unter anderem eine harmonisierte Analyse von Verletzungs und Unfallursachen sowie den EU weiten Austausch von Daten unter Wahrung eines hohen persönlichen Datenschutzniveaus.

Sie betreffen den Menschen als Verkehrsteilnehmer, die Straßenverkehrsvorschriften, die Fahrzeuge, Infrastrukturen, ihre intelligente Vernetzung sowie die besondere Berücksichtigung der schwächeren Verkehrsteilnehmer. Ich bitte um Zustimmung morgen.